Gospođo predsjednice, klimatske promjene i njihovo usporavanje danas su ključno političko pitanje. Dosadašnji pregovori pokazali su da unatoč svjesti o potrebi postizanja dogovora oko smanjenja emisija stakleničkih plinova još uvijek nedostaje konsenzus o tome kako bi se obaveze trebale podijeliti među državama. Europa naporno radi na smanjenju emisija stakleničkih plinova, istodobno potičući i druge zemlje i regije da učine isto. No, činimo li ipak dovoljno i baš ono što treba? Moj je stav da klimatske promjene moramo bolje prevenirati, ali ne da nam glavni mehanizam bude preseljenje proizvodnje u druge zemlje ili pak trgovina emisijama, jer to ne pomaže niti gospodarstvu niti okolišu. Zalažem se da snažnije podupremo niskougljične i zelene ekonomije koje otvaraju nova radna mjesta, štite socijalnu sigurnost zaposlenih i štite okoliš. Bolje spriječiti nego liječiti, stara je narodna poslovica. Valjalo bi poslušati narod i već sada poduzeti konkretne mjere kako sutra ne bi bilo prekasno za nas, našu djecu, naš planet. Jer klimatske se promjene događaju danas, događaju se nama i njihov negativni utjecaj uključuje štete nastale češćim i jačim prirodnim katastrofama. Građani Hrvatske po treći put ove godine proživljavaju strašne i nezapamćene poplave. Mnogi od njih ostali su uslijed srpske agresije bez domova, a sad su im poplave uništile i kuće i zemlju. Stoga, pozivam na solidarnost s hrvatskim narodom ali i na pravičnu ravnotežu raspodijele obaveze između industrijskih zemalja i onih koje vrlo malo doprinose emisijama stakleničkih plinova, a trpe zbog njih, jer su suočeni s nedostatkom kapaciteta i resursa kako bi im se mogli prilagoditi.